Mevrouw de commissaris, de heer Ertug zei het al, u bent hoedster van de Europese verdragen maar toch lijkt hier een deal gesloten te zijn, niet op juridische gronden, maar op politieke gronden.

Waarom stuurt u dan geen diepgaande juridische analyse naar het Europees Parlement? Een tweede punt en dan citeer ik uit uw eigen emissie arme strategie overal in de Europese Unie moet worden overgeschakeld naar een wegenbelasting op basis van daadwerkelijk gereden kilometers.